Voorzitter, op de Top van vorige week werd bevestigd dat de onderhandelingen over de toetreding van Turkije een nieuwe impuls zullen krijgen. Het ongelofelijke wordt dus werkelijkheid het blinde politiegeweld en de grootschalige schendingen van de mensenrechten door het islamistische Erdogan regime worden door de Europese Unie niet bestraft, maar beloond.